Je huivert bij de beelden op YouTube waarin mensen vanwege hun seksuele oriëntatie in elkaar worden geslagen en op allerlei mogelijke manieren worden vernederd. Dat soort intolerantie en geweld komt helaas in steeds meer landen voor, ook in EU lidstaten. Maar in dergelijke gevallen nemen de meeste regeringen in de EU maatregelen. Je maakt het gemakkelijker voor slachtoffers om aangifte te doen, en je geeft politie en justitie instructies om die aangiftes met prioriteit te behandelen. In Rusland gaat het anders.

Niemand weet precies waar de grens ligt, maar de daders op YouTube voelen zich enorm gesterkt. Zij zullen wel eens even laten zien hoe je met niet heteroseksuelen omgaat. Die sla je gewoon in elkaar. Russische organisaties voor LGBT's vragen ons soms voorzichtig te zijn met onze reacties. De regering wordt immers gesteund door de meerderheid van de Russen die op LGBT gebied ook het licht nog niet gezien hebben. Tegelijkertijd weten diezelfde organisaties ook dat ze het niet alleen kunnen redden en dat ze toch onze hulp nodig hebben. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker en misschien is het daarom dat een aantal collega's en ikzelf een nogal wollig antwoord kregen op de brief die wij onder andere aan de voorzitter van de Commissie en aan de hoge vertegenwoordiger stuurden op 4 september jl..

wordt nogal veel gepraat. Maar wat levert dat op? Organisaties kunnen op onze financiële steun rekenen, zegt de hoge vertegenwoordiger, maar wat betekent dat als dergelijke steun eigenlijk verboden is in Rusland. Moeten we niet verder gaan in onze reacties? Moeten we bijvoorbeeld in de Raad van Europa geen verdere actie ondernemen en Rusland aan de schandpaal nagelen? Kunnen we geen afspraken maken zeg ik vooral tegen commissaris Malmström over een ruimhartig toelatingsbeleid voor de slachtoffers? Daarmee erkennen we tenminste dat er in Rusland mensen vervolgd worden. En ook dát zet weer druk op de regering.